La compétition est inéquitable avec les hubs aéroportuaires et les compagnies du Golfe la compétition intermodale est injuste, par exemple avec le ferroviaire, parce que le kérosène n'est pas taxé. Nous avons évoqué les problèmes sociaux, avec un emploi salarié toujours plus précaire c'est le cas du pay to fly des contrats zéro heure des équipages alors que le lien est évident entre conditions sociales et sécurité.